Fundamentem zasady solidarności Unii Europejskiej niewątpliwie są fundusze strukturalne, które przede wszystkim pomagają biedniejszym regionom przezwyciężyć trudności. Ale nie tylko one staną się beneficjentem nowej perspektywy. Państwa i regiony składające się dzisiaj na pomoc same z niej bezpośrednio lub pośrednio skorzystają. Nie zapominajmy, że europejskie fundusze będą w ciągu nadchodzących siedmiu lat jednym z największych instrumentów inwestycyjnych Unii Europejskiej. Ich efektywne wykorzystanie służyć będzie rozwojowi gospodarczemu całej Unii Europejskiej.

ułatwienia dotyczące procedur administracyjnych czy podniesienie mierzalności wskaźników zmiany, które mogą zwiększyć efektywność wykorzystania funduszy. Użytecznym nowym instrumentem może stać się także ryczałtowy czek Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany na mikroprojekty dotyczące dziedzin lokalnych, w których rezultaty są łatwe do osiągnięcia i zmierzenia, a wartością dodaną tych projektów jest budowanie i rozwijanie integrujących społeczeństwo inicjatyw obywatelskich, tak potrzebnych dzisiaj w dobie rosnącego pesymizmu wobec Unii Europejskiej.